Señor presidente, desde que celebramos, con satisfacción, la firma del acuerdo de paz en Colombia, no solo no se han implementado los compromisos pactados —compromisos que llevaron al fin de una de las guerrillas más antiguas del mundo—, sino que estamos viviendo un grave paso atrás en ese desarrollo.

Los gobernantes están siendo también fieles a su compromiso de erosionar el proceso de paz, un elemento que se ve reforzado, precisamente, por la disidencia de las FARC. Claro que tenemos que seguir apoyando —todos los diputados lo han dicho— en la Unión Europea el proceso. Ha dicho la ministra que necesita apoyo internacional, pero también necesita voluntad política en el país una voluntad política que no puede ser sustituida por una inyección financiera. Han comentado —no voy a insistir— la importancia de la estabilidad de Colombia en el resto de la región, porque al final hablamos de Colombia y se acaba hablando siempre de Venezuela y no quiero insistir en ello. Pero la Unión Europea tiene que revisar y actualizar su posición en Colombia, porque están pasando cosas que no estaban previstas en el programa de nuestro trabajo allí. Y creo que, para empezar, lo que tiene que hacer la Unión Europea es nombrar cuanto antes una nueva persona para representarnos en el proceso de paz y continuar el trabajo de Eamon Gilmore.